frekari umfjöllunar eftir að því hafði verið vísað til þriðju umræðu nefndin telur rétt að ákvæði fyrstu grein frumvarpsins um lögveðsrétt til fjögurra ára verði einnig látið ná til ársins tvö þúsund og átta tilgangurinn með fyrstu grein er að skapa aukið svigrúm fyrir sveitarfélög til að semja við fasteignaeigendur sem eiga í greiðsluerfiðleikum við skil á fasteignaskatti án þess að eiga á hættu að lögveðsréttur glatist þar sem tímafresturinn sem tilgreindur er í frumvarpinu varðandi lögveðið er rýmri en almenna reglan segir til um

samþykkt með eftirfarandi breytingu í stað tvö þúsund og níu og tvö þúsund og tíu í fyrstu grein komi tvö þúsund og átta til tvö þúsund og tíu björgvin g sigurðsson sturla böðvarsson árni johnsen og ragnheiður ólafsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið skrifa auk þeirrar sem hér stendur árni þór sigurðsson ólöf nordal lúðvík bergvinsson og valgerður sverrisdóttir